A mí no me gusta y nunca me ha gustado la manera que tiene el Consejo de enfrentarse a un presupuesto europeo. Aplicar recortes lineales a cualquier proyecto que venga de la Comisión o del Parlamento Europeo no es una técnica presupuestaria sino una auténtica tarea de carnicería financiera. Por cierto, le preguntaríamos al señor representante del Consejo si ha escuchado o no al Comisario Lewandowski hablar de la necesidad de créditos de pago. Mi Grupo cree posible un equilibrio entre austeridad presupuestaria e impulso europeo.

Pido, por tanto, a la Cámara que no sea partícipe de esta estrategia y apoye ampliamente la estrategia de la ponente, que ya ha gozado del apoyo mayoritario en la Comisión de Presupuestos la semana pasada.